Signor Presidente, onorevoli colleghi, garantire a tutti i cittadini del mondo la possibilità di ricevere un'assistenza sanitaria di qualità e cure adeguate, indipendentemente dal censo e dalla nascita, in quanto parte dei diritti fondamentali dell'individuo ecco cosa significa copertura sanitaria universale. Purtroppo, ad oggi, oltre la metà della popolazione mondiale non gode di servizi sanitari essenziali e ogni anno più di cento milioni di persone cadono in estrema povertà per fronteggiare spese sanitarie personali. La risorsa economica principale sta nel risparmio che deriverebbe da un'adeguata cultura della prevenzione. Tre punti per raggiungere gli obiettivi destinare risorse finanziarie ai sistemi nazionali, sensibilizzare la popolazione sull'adesione di screening di prevenzione mirati alla diagnostica precoce per evitare malattie devastanti e investire in ricerca e innovazione. Quindi, in Europa, focalizziamoci sui fondi alla ricerca ed alla prevenzione, e nei paesi più poveri, concentriamoci su riforme sociali ed economiche per tutelare il diritto ad una vita dignitosa. Concludo, nella consapevolezza di rappresentare la nostra Italia, che è in cima alla classifica dell'OMS per la qualità e l'universalità delle cure fornite. Un esempio, quello della sanità pubblica italiana ancora migliorabile, ma che per molti aspetti, può essere guida per i suoi principi e le sue caratteristiche.